Na wstępie gratuluję posłom sprawozdawcom bardzo dobrze wykonanej pracy. Wszyscy zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż Unia Europejska potrzebuje lepiej działającego wspólnego rynku, dlatego też z zadowoleniem przyjęłam propozycje dotyczące jego pogłębiania i usprawniania. W dyskusji na temat pogłębiania rynku wewnętrznego chciałabym, aby nie zabrakło największego i najbardziej ambitnego projektu, a zarazem projektu, który mimo wielu lat pracy nie jest jednak rzeczywistością, a mianowicie projektu wspólnego rynku usług. Komisja Europejska zaprezentowała wiele ambitnych i nowych pomysłów na pogłębianie tego rynku. Są one cenne i potrzebne dla jego sprawnego funkcjonowania, ale jednocześnie apeluję o kontynuację i wzmocnienie projektów, które jeszcze w niepełny sposób służą obywatelom i przedsiębiorcom.

Wiele sektorów pozostaje jeszcze zamkniętych, wiele praktyk w naszych państwach członkowskich utrudnia swobodny przepływ usług, a flagowy pomysł dyrektywy usługowej, jakim są pojedyncze punkty kontaktowe, nie działa w pełni.

Moim zdaniem wiele z inicjatyw Aktu o jednolitym rynku nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeśli nie usprawnimy wspólnotowego rynku usług.

Wystarczy tutaj wspomnieć uznawanie kwalifikacji zawodowych, handel elektroniczny czy lepsze warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw, chociaż ta lista oczywiście jest o wiele dłuższa.